Es muss darum gehen, Entwicklung zu schaffen. Es muss darum gehen, Sicherheit zu schaffen.

Das ist viel wichtiger, als dafür zu sorgen, dass reine Liberalisierung geschieht, dass Märkte geöffnet werden und dass am Ende einige wenige vielleicht profitieren. Wenn wir den Handel freier machen wollen, dann muss das Ziel dieser ganzen Bestrebungen sowohl bei uns als auch in den Nachbarländern im Süden sein, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Es muss darum gehen, insbesondere für Frauen, für Jugendliche, für die ländliche Bevölkerung mehr Möglichkeiten zu schaffen.

Wenn es darum geht, ausschließlich zu liberalisieren, aufzumachen, Gewinne für einige wenige zu ermöglichen, dann wären wir auf dem falschen Weg.